So wie für Europa die Mittelmeerflüchtlinge gleichsam das Spiegelbild für unsere Menschlichkeit sind, so sind die Bootsflüchtlinge der Prüfstein für die Region.

Der wichtigste Beitrag kann wohl nur in der Region selber geleistet werden. Hier muss es zu einer Lösung kommen, hier muss es zu einer Anerkennung der Rohingya als Bevölkerungsgruppe kommen. Wir als Europäische Union haben auch die Möglichkeit, im Rahmen unserer Programme einzuwirken. Wir sind für einige der Nachbarstaaten der größte Handelspartner, wie etwa für Bangladesch, und können daher auch unmittelbaren Einfluss nehmen.